Za nami globalizacja wykorzystywania jednych przez drugich, a więc globalizacja ubóstwa.

Globalizacja dobrobytu to nie jest tylko puste hasło, czy też takie humanitarne traktowanie tych, którzy są od nas biedniejsi, ale jest to także wyzwanie czysto ekonomiczne i gospodarcze. Świat nie będzie mógł funkcjonować długo będąc podzielonym na bogatą Północ i biedne Południe.

Jeżeli nie zapanujemy nad tą sytuacją, jeżeli nie zaczniemy traktować ekonomicznie i gospodarczo, a nie tylko humanitarnie, jeżeli nie stworzymy globalnej koalicji na rzecz polityki spójności wobec rozwoju, to oczywiście nie osiągniemy tych bardzo ważnych celów.